Ja, hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav vsem! Pred mano je govoril kolega župan, bivši župan, zdaj ni več. Tudi sam sem bil dolga leta župan. Sem tudi gasilski častnik do zadnje stopnje, več kot štirideset let že kmalu gasilec, bil sem tudi poveljnik civilne zaščite, ves čas v tem sistemu, tako da stvari poznam in, me kar malo čudi neka razprava o tem, da poskušamo s tam zakonom neke izjeme uveljaviti oziroma neke privilegije, pa ne vem kakšne besede še so še potekale, pa ni ni sistemski pa še druge pridevnike, ki jih dajete. Dejansko gre za predlog, ki je v prvem branju, ki se oslanja ne nazadnje na to, da je enak zakon bil v prejšnjem mandatu v prvem branju sprejet, pa ni bil sprocesiran do konca. Takrat je, bi rekel, en del te koalicije, ki zdaj sedi v državnem zboru, zadevo podprl, ker se vsi zavedajo, da so stvari do neke mere neurejene. In po drugi strani gre za vsebino, ki je v koalicijski pogodbi, kar pomeni, da je tudi do neke mere usklajena z vlado, vsaj z vladnimi strankami, kar je kolega prej omenil, da je potrebno se dogovarjati. Zdaj, da ni opredeljenih vseh finančnih posledic, običajno tudi, ko so zakoni v prvem branju, ni nujno, da imajo ta element v celoti razdelan. Predlogi grejo v smer, ki jih imajo v rešitvah tudi druge države, ne. vsi govorite velikokrat o sistemu, ki funkcionira na naši sosednji državi v Avstriji ali pa mogoče v Italiji, in ta prvi člen zasleduje ravno to, kajti ta inštrument je zelo dobro uporabljen v naši soseski. Se pravi, delodajalci, ki imajo zaposlene operativne gasilce, imajo s tega naslova tudi neko boniteto, ker je po drugi strani dostikrat moten neki delovni proces, kar so kolegi in kolegice že opozorili in naša ambicija v tam členu je, da se pač uravnoteži ta, kdaj dam, se pravi, da tudi delodajalec mogoče skozi neke zavarovalne premije ali pa druge davčne olajšave dobi neko boniteto. S tem bo lažje zaposloval tudi operativne gasilce. V drugem členu pa gre za to, da se zagotavlja ne iz proračunov lokalnih skupnosti, ampak skozi neko zakonsko obvezo zavarovanje operativnih gasilcev, ker gasilci večinoma po potrebi posredujejo po celi državi, ne, vsaj v zadnjem obdobju se jasno videlo, da pri večjih nesrečah se te stvari ne odvijejo samo v eni lokalni skupnosti, ampak je to širši problem. V tem primeru bi bilo prav, da se to na neki sistemski način uredi. Zdaj tisti, ki posredujejo pri prometnih nesrečah pa pri nekih specialnih aktivnostih, imajo ta vir že zagotovljen v zakonodaji. In enako ta člen dopolnjuje tudi preventivne zdravstvene preglede, ki jih v tem trenutku seveda plačujejo lokalne skupnosti. Saj vsi viri, ki so za delovanje prostovoljnih gasilskih društev izhajajo iz virov, ki jih imajo na voljo lokalne skupnosti in eni strani skozi zakonodajo ves čas omejujemo tiste proste vire, ki jih imajo lokalne skupnosti za svoje delovanje pri investicijah, pri drugih stvareh, in naša ambicija je, da vsaj v tem delu, kjer gre za neke skupine ljudi, ki lahko delujejo v širšem prostoru ne samo v eni lokalni skupnosti, se vsaj tiste osnovne stvari, ki jih morajo imeti urejene, prenese v neko zakonsko regulativo in s tem tudi obremenitev na neki državni nivo, kajti kadar jih rabimo, posredujejo po celi državi. To upam, da se strinjate. In v zadnjem delu tudi opozarjamo na to, da tisti, ki so operativno na terenu, vsaj v tistem obdobju bi imeli neke pravice tudi pri pokojninskem zavarovanju. Saj stvar, do katere mere in s kakšnimi zneski se to ureja, je stvar nadaljnje razprave. Težko je sprejeti dejstvo, da govorite o tem, da je to neki všečen zakon, ki je nepotreben, ki ga ne rabimo, ne, kajti v tem trenutku še imamo gospodarsko rast. Verjetno v naslednjih dveh letih bo zadeva nekoliko uplahnila in takrat bo vaš izgovor, ja, če bi to uredili takrat, ko je bilo možno, bi bilo, ne, zdaj pa imamo spet recesijo in te stvari se ne smejo urejati. To bomo slišali, jaz vam bom zavrtel magnetogram. Zato vseeno apeliram glede na to, da ste to materijo enkrat že obdelovali, podprli, imeli neko razumevanje do tega, da se to enkrat uredi, tako ko je potrebno, da tudi zdaj v prvem branju zadevo izglasujemo, pripravimo pri vsakem tem členu tudi konkretne obrazložitve in tudi izračune, tako kot želite, in da se to skozi proceduro vseeno sprejme, kajti če zdaj tega ne uredimo, verjemite, da v naslednjem letu bo to bistveno težje, čez dve leti pa tega sploh ne bo možno več, kajti trendi bodo verjetno šli v drugo smer. In, od besed je pač potrebno enkrat preiti k dejanjem. To je neka floskula, ki jo novi poslanci ves čas govorite, da ni potrebno samo govoriti, ampak tudi kaj urediti. In tukaj imate priložnost, da se zadeva tudi izpolni.